Paní předsedající, já jsem velmi rád podpořil toto nařízení, tento návrh, protože to je jasná věc, kde můžeme občanům Evropské unie ukázat, jak Evropa přispívá k jejich zajímavějšímu, plnějšímu a komfortnějšímu životu. Toto nařízení, jak zde říkali moji kolegové, povede k tomu, že občané budou moci v rámci Evropské unie lépe nakupovat zboží na internetu. Odbourává to geografickou blokaci a myslím si, že je dobré, abychom o tom hodně hovořili, protože zvláště v zemích střední Evropy, kde poslední dobou myšlenka evropské integrace prochází krizí, je třeba občanům permanentně říkat, co konkrétního Evropská unie pro ně dělá, jak jim zlepšuje jejich život. A toto je konkrétní příběh konkrétního právního předpisu Evropské unie, který normálnímu občanovi umožní lépe se dostat ke zboží na internetu, získat to zboží ve větší nabídce a za lepší cenu.